Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Italia migliaia di persone si ritroveranno nelle prossime ore davanti al parlamento italiano per manifestare contro la ratifica del CETA, approvato da quest'Aula a febbraio con 408 voti a favore, 33 astensioni e 250 voti contrari, tra cui il mio. Si tratta innanzitutto di agricoltori, preoccupati perché tale accordo rappresenta il primo lasciapassare per le imitazioni di prodotti gastronomici italiani più conosciuti e meno tutelati. Sono consumatori e ambientalisti, allarmati dall'abbassamento degli standard di sicurezza alimentare e dalla diffusione delle produzioni OGM. Sono lavoratori e piccoli imprenditori, impauriti da un'ulteriore concorrenza al ribasso, da dover pagare a caro prezzo attraverso un ulteriore dumping sociale. Ma le proteste non sono solo italiane in molti Stati membri si registrano manifestazioni di questo genere. È centrale l'impegno della Commissione a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della situazione, bloccando tutti i tentativi di violazione delle regole che possano contribuire a danneggiare i nostri prodotti, l'occupazione, l'ambiente e la salute.